um útgáfu talnaefnis um umhverfismál tilefni fyrirspurnarinnar er það að hagstofa íslands gaf út fyrir tæpum níu árum síðan

þetta er bæklingur þar sem hagstofan er í raun og veru að taka sitt hlutverk afar alvarlega hún safnar tilteknum gögnum um umhverfismál frá sérhæfðum stofnunum á þessu sviði hún hefur haldið þeim til haga og hún lítur á það sem sitt hlutverk að koma þessum upplýsingum á framfæri bæði innan lands og utan hagstofan getur í formála þessa rits um það að veigamikill þáttur í þessu starfi sé sá að sjá um þetta talnaefni sjá um að það berist alþjóðastofnunum og gæta þess að því sé fylgt eftir alþjóðlegum stöðlum og viðurkenndum skilgreiningum í þessum efnum ég er þeirrar skoðunar að hagstofan hafi unnið verulega þarft verk í þessum efnum og tel þetta rit geyma afar nytsamar upplýsingar hér er til dæmis hægt að lesa um ýmsa áhrifaþætti umhverfisins landnýtingu til dæmis í ýmsum löndum útstreymi lofttegunda samgöngumál orkumál samgöngur landbúnaður áhrif hans á umhverfið og fleira slíkt síðan getum við lesið um ástand umhverfismála loftmengun til dæmis og líffræðilegan fjölbreytileika ástand hafsins við getum fræðst hérna um umhverfisvernd friðuð svæði og alþjóðlegt samstarf og aftast í ritinu er yfirlit yfir ýmsa samninga sem íslendingar eru aðilar að á vettvangi umhverfismála í ritinu er þess getið að efnið sé að stofni til fengið frá svíþjóð en það byggist á tölulegum samanburði á milli landa og tilteknum upplýsingum þar að lútandi þess vegna sé til dæmis í ritinu ekki fjallað um einn mesta umhverfisvanda íslendinga sem er jarðvegseyðingin þess er getið að engar upplýsingar liggi fyrir um samanburð milli evrópulanda hvað þetta varði en ég hugsa að jarðvegseyðing hafi orðið meiri á íslandi en í flestum öðrum evrópulöndum nú er það ljóst að þetta rit er komið nokkuð til ára sinna miðlun þessara upplýsinga og útfærsla er auðvitað mjög mikilvæg og þó að umhverfisstofnun hafi hafið útgáfu umhverfisvísa sem eru líka mikilvægir þá tel ég að þetta rit hagstofunnar þurfi að vera endurnýjað og hef þess vegna lagt þessar tvær fyrirspurnir fyrir hæstvirtan ráðherra málefna hagstofu íslands